Necesitamos más recursos, necesitamos un mayor compromiso internacional, a pesar de las dificultades de movilizar fondos en el actual contexto económico. No es posible que haya fondos para algunos problemas y que no haya fondos para esta situación humanitaria. Tenemos prioridades sanitarias y humanitarias informar a la población sobre una enfermedad, conseguir tiendas de campaña, mejorar las condiciones de salubridad en todos los ámbitos, proveer de acceso al agua limpia. Todas estas funciones son urgentes y necesitamos el mayor esfuerzo de la Comisión y de todos los Estados miembros.